Uniunea Europeană suferă de un deficit comercial uriaș în relația cu China, care s a adâncit de a lungul timpului, până când a atins 169 de miliarde de euro în anul 2010. Pentru a reduce în mod drastic acest deficit și pentru a repune relațiile comerciale dintre Uniune și China pe picior de egalitate, partenerul chinez trebuie să rezolve o serie de probleme.